Pour l'instant, l'Europe utile, l'Europe qui marche, c'est l'Europe des Vingt sept. Et le fait que dans cette crise sans précédent, nous ayons pu trouver un accord pour donner à l'Union européenne le budget dont elle a besoin l'année prochaine, est une bonne nouvelle. Pour le reste, Monsieur le Président, mes chers collègues, je rappelle que le Conseil je l'en félicite a adopté à l'unanimité ce projet de budget. Le Parlement va voter dans quelques minutes.

2011. Ces trois votes font l'objet d'un même accord politique et j'invite nos collègues à exprimer leur soutien par une large majorité, qui n'atteindra probablement pas l'unanimité du Conseil, mais qui pourrait s'en rapprocher.